Señor presidente, estos últimos años han sido particularmente dramáticos para el devenir de los derechos humanos, como consecuencia de la acción de dos dinámicas diferentes el incremento de la xenofobia y el racismo y las políticas de austeridad. Hay muchos lugares en el mundo en que ambos factores, juntos o por separado, han golpeado la vida cotidiana de millones de personas, y Europa ocupa un lugar destacado. La xenofobia se ha convertido en política oficial en algunos países, que hacen de la defensa de una supuesta identidad un recurso para la represión y la exclusión de refugiados e inmigrantes. La austeridad y las políticas neoliberales son también una cuestión de derechos humanos las consecuencias de las políticas austericidas puestas en marcha por la mayoría de los países dejan un saldo devastador. Así que aconsejamos y sugerimos que la UE lleve a los foros de Naciones Unidas sobre derechos humanos dos compromisos el primero sobre las acciones emprendidas para luchar contra la xenofobia y el racismo y, en segundo lugar, los compromisos adquiridos para devolver a millones de europeos y europeas los derechos humanos arrebatados por la lógica socialmente suicida de las políticas de austeridad.